Przed rozpoczęciem obrad odbędziemy procedurę legislacyjną podpisania aktu ustawodawczego. Tak jest zawsze, kiedy jest to zwykła procedura legislacyjna podpis składa przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciel prezydencji reprezentującej Radę. Tym razem to, co podpisujemy, jest nadzwyczaj ważne, dotyczy zarządzania gospodarczego. Dzisiaj rano także o tym rozmawialiśmy i na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Są to kluczowe decyzje dla przyszłości Europy. W imieniu Rady podpis złoży pan minister Wiesław Szczuka, Komisję Europejską reprezentuje tutaj wiceprzewodniczący Olli Rehn jesteśmy także wdzięczni panu komisarzowi, że jest razem z nami. Teraz chciałbym przeczytać taką deklarację, która jest ważna przy podpisywaniu tego aktu, bo wiąże się ona z wypełnianiem wszystkich postanowień tego, co razem ustaliliśmy w czasie negocjacji. Przeczytam ją w języku angielskim, dlatego, że nie mam tłumaczenia, a chodzi o to, żeby zabrzmiało to precyzyjnie tak, jak Parlament Europejski chciałby widzieć takie oświadczenia.